Herr Präsident! Sehr verehrte Kollegen! Die derzeitige Lage der öffentlichen Finanzen und der Wirtschaft in Europa lässt keinen Raum für eine steuerpolitische Märchenstunde. Die Lage im Rat ist doch ganz einfach die, dass bei steuerpolitischen Vorschlägen dort wenig vorangeht. Warum? Weil einige Länder gegen weitere Steuerkooperation sind. Sie profitieren von aggressiver Steuerplanung, sie sind selbst Steueroasen. In den Verträgen ist eindeutig die Einstimmigkeit in Steuerfragen festgeschrieben.

Sie werden verwässert, man kommt nicht vorwärts, wie bei der Zinsrichtlinie, und bei neueren Vorschlägen wurde in vorauseilendem Gehorsam schon gar nichts Anspruchsvolles mehr vorgeschlagen. Ich bitte Sie daher, Herr Šemeta ich weiß, Ihr Job ist diesbezüglich nicht einfach ändern Sie die Strategie, legen Sie scharfe Maßnahmen vor und setzen Sie dann auf die verstärkte Zusammenarbeit, um die Blockadeposition im Rat zu beenden!